Die Auseinandersetzung mit diesen großen Störfällen zeigt, dass die Atomtechnologie mit großen Risiken behaftet ist, die möglicherweise nicht beherrschbar sind. Dies führt zu einem Umdenken in der Energiepolitik. Es zeichnet sich dabei aber auch ab, dass nationale Alleingänge ein Irrweg sind. Wir brauchen internationale Strategien, zumindest EU weite Strategien, was die Sicherheit angeht. Deshalb volle Unterstützung für den Energiekommissar, der in diese Richtung gehende wichtige Vorschläge gemacht hat! Ich fordere uns alle auf, dass wir zu gemeinsamen Grundsätzen kommen, damit die bestehenden Atomreaktoren wirklich sicher sind, keine Stromausfälle zugelassen werden, Erdbebensicherheit und andere Risiken besser eingeschätzt werden.